Dat is het eerste wat moet gebeuren. Ik betreur echter dat er een verschil wordt gemaakt tussen het belang van de taal als identiteit en als cultuurverschijnsel en het verschil in de praktijk. Want in de praktijk wordt het systeem dat nu wordt voorgesteld als 35 jaar gebruikt door alle lidstaten, en ik denk dat de manier waarop het nu wordt voorgesteld een stuk goedkoper kan.